om de wereldwijde handel te verduurzamen.

De Green Deal vraagt ook om actie. We kunnen en moeten in de toekomstige handelsverdragen vastleggen dat de afspraken van Parijs ook worden nageleefd.